Oui, nous devons veiller à avoir cette attention particulière pour les entreprises et pour l'emploi dans la stratégie qui sera menée avec l'aide du numérique. Enfin, il y a l'aspect social ou démocratique. Oui, le transport est un enjeu démocratique pour bon nombre de nos régions celles qui sont enclavées, celles qui sont délaissées, celles où des citoyens ne peuvent pas se déplacer parce qu'il y a un manque de moyens de transport, qu'ils soient publics ou privés. C'est un enjeu démocratique pour l'Europe Madame la Commissaire, vous avez un rôle très important à jouer en la matière, pour faire en sorte que chaque citoyen, demain, ait des solutions de mobilité près de chez lui, près de son domicile, près de son travail. À ce moment là, oui, la foi en l'Europe grandira grâce à ces solutions qui seront apportées par vous, par la Commission et par l'ensemble des acteurs de la mobilité. C'est donc aussi un enjeu démocratique au delà de l'enjeu écologique et économique.